Kolejna część poprawki ustnej tylko osłabia wyraz i brzmienie rezolucji w zakresie użytkowania węgla kamiennego jako elementu energii pierwotnej w energetycznym miksie w Unii Europejskiej.

Dlatego proszę, aby oponować przeciwko przegłosowaniu tej poprawki.